Señor Presidente, el Consejo y la Comisión nos han hablado del orden del día de la próxima reunión crecimiento, cumbres internacionales, Serbia, primavera árabe

Pero creo que es el momento de que el Consejo aborde, de una manera quizá monográfica, la grave situación de riesgo a la que se encamina el proyecto político europeo como tal crecen los partidos eurofóbicos en el norte y en el centro de Europa

aparecen tentaciones de exclusión de ciudadanos de la Unión procedentes del este, como en el caso de la página web del partido neerlandés se ponen en riesgo los valores de la Unión en países como Hungría o Rumanía. La Comisión nos ha dicho que, hasta ahora, en economía hemos actuado como apagafuegos.